Il préconise, entre autres, de renvoyer tous les ambassadeurs syriens en Europe. J'aimerais demander à Louis Michel s'il ne serait pas opportun de faire la même proposition au Conseil de sécurité des Nations unies, afin d'avoir un impact renforcé sur le régime de Damas?